Herr Präsident! Forschung und Entwicklung ist ja gerade im Pharmabereich ein zentraler Faktor für Innovation und Krankheitsbekämpfung, was wiederum den EU Bürgern zugute kommt. Wie wird die Kommission in Zukunft gegen Pharmakonzerne vorgehen, die versuchen, den Parallelhandel im Arzneimittelsektor einzudämmen? Wird sie solche Maßnahmen als wettbewerbsbeschränkend einstufen?